þegar vel árar eru menn ekki að hugsa um jafnrétti eða jöfnuð þegnanna sáluga þar hélt almúginn til í þrengslum þriðja farrýmis og einn og einn stalst upp í dýrðina á meðan fína og ríka fólkið boltraði í óhófi og lúxus á fyrsta farrými en þegar gat kemur á skrokkinn

vik að ekki sé talað um þau sem stríða við einhvers konar fötlun eða hömlur frú forseti það er einmitt á tímum sem nú sem þarf að hafa í heiðri hin gullnu hugtök jafnrétti og bræðralag að allir hafi sama tækifæri til lífsins nú ríður á að við vinnum saman og hjálpumst að ekki að sumir komist upp með að nota lítilmagnann sem flotholt til að bjarga sjálfum sér öryrkjabandalag íslands hélt aðalfund sinn fjórða október síðastliðinn og sendi frá sér ályktun sem hefst á þessa leið með leyfi forseta slæmt efnahagsástand þjóðarinnar hefur haft alvarlegar fjárhagslegar afleiðingar fyrir fjölda öryrkja sjúklinga og ellilífeyrisþega sú staðreynd að einstaklingar hafa hundrað þrjátíu þúsund krónur á mánuði eftir skatt og hjónafólk hundrað og sextán þúsund krónur hvort eftir skatt til framfærslu er engan veginn ásættanlegt aðalfundur öbí skorar á stjórnvöld að grípa til aðgerða með markvissum hætti og hækka bætur almannatrygginga til að fólk geti lifað mannsæmandi lífi tilvitnun lýkur þetta var áður en botninn datt úr efnahagslífi þjóðarinnar áður en upp komst að búið var að veðsetja land og lýð og hneppa í skuldaklafa næstu kynslóðir hér var fyrst og fremst verið að vitna til aðgerða síðasta vetrar þegar ákveðið var að hækka lægstu laun um átján þúsund krónur á mánuði þá fengu öryrkjar fjórar til fimm þúsund krónur eða um fjögur prósent hækkun ég er ekki að gleyma þeim lagfæringum sem gerðar voru í vor og sumar þegar afnumin var skerðing bóta vegna tekna maka og þegar frítekjumarkið var hækkað í hundrað þúsund krónur á mánuði hvorttveggja löngu tímabærar aðgerðir sem öryrkjum hafði verið lofað um árabil sumir flokkar buðu hins vegar miklum mun betur í sínum kosningaloforðum rétt er að minna á að þegar herti að við upphaf tíunda áratugs síðustu aldar var gerð svokölluð þjóðarsátt sem meðal annars fól í sér að launafólk með lágar eða miðlungstekjur að ógleymdum elli og örorkulífeyrisþegum tóku á sig skerðingar því var lofað að þeim yrði þetta bætt um leið og áraði betur en í öllu útrásar og græðgisfylliríinu gleymdust þessir hópar eða að minnsta kosti nutu þeir ekki nema brotabrots af gróðanum samt er alveg ljóst að það voru ekki þessir hópar sem settu landið á hliðina með græðgi sinni nú verða þessir hópar að fá forgang og það strax nú þegar óðaverðbólga geysar eru allir á sama báti hvað varðar húsnæðis og bílalán sem margfaldast við hver mánaðamót en fáir eru jafn háðir bifreiðum og þeir sem stríða við einhvers konar hreyfihömlun undantekningarlaust verða menn að bæta í þegar þeir skipta um bifreið á fimm ára fresti og að sjálfsögðu eru elli og örorkulífeyrisþegar með húsnæðislán líkt og aðrir þegnar þessa lands það er því forgangsverkefni að finna leiðir til að aðstoða þessa hópa sérstaklega sem hafa mjög takmarkaða möguleika á að auka tekjur sínar í ljósi framansögðu vil ég sérstaklega brýna trygginga og félagsmálaráðherra til áframhaldandi góðra verka því oft var þörf en nú er nauðsyn má þar minna á samning sameinuðu þjóðanna sem undirritaður var þrítugasta mars síðastliðinn þar sem aðildarríkin skuldbundu sig til að viðurkenna rétt fatlaðra og fjölskyldna þeirra til betri lífskjara og lífsskilyrða það er sama hvert litið er samfélagsleg úrræði eru þau einu sem duga í slíkum hremmingum sem nú ganga yfir nú þegar bankarnir eru komnir í eigu þjóðarinnar er áríðandi að þeir verði nýttir til að jafna byrði af verðtryggingunni seðlabankinn verður að lækka stýrivexti enn meir og er óskiljanlegt að það hafi ekki gerst fyrr einu verð ég að koma að áður en ég fer aftur að þingi í lok vikunnar það er sú þjóðarskömm sem kallast vasapeningar allir flokkar hafa verið sammála um að afnema þessa smán mikið vildi ég gefa til að geta sagt að núverandi trygginga og félagsmálaráðherra gangi